þingsályktunar um aðgerðir um tóbaksvarnir ég vil taka hérna fram að það eru fulltrúar fjögurra flokka sem flytja þetta mál það er sú er hér stendur fyrir framsóknarflokkinn þuríður backman í vinstri grænum háttvirtur þingmaður ásta ragnheiður jóhannesdóttir samfylkingunni margrét tryggvadóttir hreyfingunni álfheiður ingadóttir vinstri grænum og eygló harðardóttir framsóknarflokki tillagan hljómar svona með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela velferðarráðherra að vinna tíu ára aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir þar sem einn liðurinn verði að sala á tóbaki verði takmörkuð við apótek svo kemur hér greinargerð hún er nokkuð umfangsmikil enda er málið

og tekur á fjölmörgum atriðum hvað varðar tóbaksvarnir þessi tillaga var lög fram á síðasta þingi hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi var sama efnis það er þó búið að breyta aðeins greinargerðinni það var ekki mælt fyrir tillögunni þá enda kom hún frekar seint fram og þess vegna fór

tillagan þegar hún var lögð fram hér á síðasta vori hlaut hún gríðarlega mikla athygli og var mjög umdeild svo vægt sé til orða tekið margir mjög ánægðir með hana en líka margir mjög óánægðir með hana hún vakti svo mikla athygli vegna innihaldsins það er þeirrar hugmyndafræði sem felst meðal annars í tillögunni um að koma tóbaki inn í apótek og að tíu árum liðnum að afhenda þá tóbak með lyfseðli þetta er mjög róttæk hugmynd

sú er hér stendur fór í óteljandi viðtöl við erlenda fjölmiðla þannig að sumarið fór að hluta til í það og var það bara mjög skemmtileg reynsla ég ætla að tipla hér á helstu atriðum þessarar tillögu meginmarkmið hennar og það er gríðarlega mikilvægt að ná fram meginmarkmiðinu meginmarkmið þessarar aðgerðaráætlunar er að koma í veg ári að ungmenni ánetjist tóbaki og minnka gang nýliðun reykingamanna þannig að þessi tillaga snýr að ungmennum en ekki svo mikið að þeim sem nú þegar reykja það er hinum eldri þó vissulega snúa ýmis atriði að þeim þá er þetta megininntakið meginmarkmiðið það er að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að reykja aðgerðirnar beinast ekki gegn reykingafólki þeir sem reykja og geta ekki eða vilja ekki hætta þeir geta áfram nálgast sitt tóbak á ákveðnum aðgerðum og skilyrðum eftir að tóbak hefur verið tekið úr almennri sölu hins vegar felur tillagan það í sér að aðgengi að tóbaki yrði takmarkað í áföngum á þessu tímabili sölu yrði hætt í þrepum svo sem í nálægð við skóla í matvöruverslunum söluturnum á bensínstöðvum og svo framvegis þannig yrði tóbak einungis selt í apótekum í lok tímabilsins gegn framvísun tóbaksseðils frá heilbrigðisstarfsmanni flutningsmenn þessarar tillögu telja mjög mikilvægt að tengja þannig heilbrigðisþjónustuna það er heilbrigðisstarfsfólk sem gæfi út tóbaksseðla og lyfjafræðinga við tóbaksvarnir á virkan hátt hins vegar er opnað á það í greinargerðinni og það eru nýmæli frá því málið var flutt eða lagt fram hér í vor að það er opnað á það að gera þetta með öðrum hætti ef þetta þykir of róttækt það er setja tóbakið í apótekin hér segir í greinargerðinni þyki slíkt skref of róttækt að mati alþingis telja flutningsmenn rétt að skoða næstbesta möguleikann það er þann möguleika að takmarka sölu tóbaks við áfengis og tóbaksverslun ríkisins átvr í lok tímabilsins í stað apóteka en benda á að þá tapast hin virka tenging við heilbrigðisþjónustuna það eru ýmis önnur mótrök gegn því á selja tóbakið í átvr meðal annars þau að það hefur verið bent á að það sé þrjú ekki æskilegt að þeir sem reykja þurfi jafnframt að vera útsettir fyrir áfengi þegar þeir kaupa tóbak í átvr við sem flytjum þetta mál teljum að þrátt fyrir þessi mótrök mundi vinnast mikill sigur í tóbaksvörnum ef sala yrðu takmörkuð við átvr þótt allra best væri að takmarka tóbakssöluna við apótek með tengingu við heilbrigðisþjónustuna þá væri vissulega mikill sigur að koma tóbakinu úr almennri eru og inn í átvr það væri best að setja þessa vöru í apótekin að okkar mati þannig að flutningsmenn telja eðlilegt að alþingi skoði báða þessa möguleika það er á að takmarka söluna við átvr eða við apótek í lok tímabilsins ef það yrði nú ákveðið að fara með sölu tóbaks alfarið í átvr er eðlilegt að það verði skoðað að lyfjafræðingar sæju um afhendingu tóbaksins vegna sérþekkingar þeirra á skaðsemi og eituráhrifum tóbaks og til að veita ráðgjöf aðgerðaáætlunin miðar við það að ná frekari árangri í baráttunni gegn tóbaksnotkun heldur en við höfum náð það má þó segja að við höfum náð nú þegar frekar góðum árangri það reykja um fimmtán prósent íslendinga sem er lægra hlutfall heldur en gengur og gerist í flestum evrópuríkjum þannig að nú þegar hefur tekist vel til ef þessi áætlun nær fram að ganga ætti það að heyra til undantekninga að íslendingar neyti tóbaks að tíu árum liðnum við sem flytjum þetta mál sættum okkur ekki við það að tóbakssjúkdómar dragi um þrjú hundruð íslendinga til dauða á ári þar af tuttugu til þrjátíu vegna óbeinna reykinga og er því tillagan lögð fram til þess að fækka markvisst dauðsföllum og auka lífsgæði og verja ungmenni því miður er talsverð markaðssetning enn beint að ungmennum tóbaksmarkaðssetningu við teljum að hana þurfi að stöðva þó við höfum náð miklum árangri í tóbaksvörnum fimmtán prósent þjóðarinnar reykja þá því miður reykja tuttugu prósent ungmenna um tvítugt við teljum að það sé algjörlega óásættanlegt það er óásættanlegt að um sjö hundruð ungmenni skuli ánetjast tóbaki á íslandi á ári þá má ætla að um helmingur þessara ungmenna falli frá fyrir aldur fram vegna reykinga við bendum líka hérna á að það hefur lítið verið fjallað um rétt barna og fóstra til reyklauss og tóbakslauss umhverfis en þann réttur verður samfélagið að tryggja en um tíu prósent þungaðra kvenna sem nota tóbak ná ekki að hætta notkun þess þrátt fyrir þungunina og stefna heilsu barna sinna með því í talsverða hættu það eitt ætti að vera nægjanleg rök til þess að taka tóbak úr almennri sölu við bendum líka á að reykingar valda miklu fjárhagslegu tjóni í samfélaginu það nemur tugum milljarða af skattfé borgaranna við hefðum frekar viljað sjá þá peninga nýtta í betri samfélagsleg verkefni við viljum draga skipulega úr aðgengi á tóbaki við viljum líka huga að verðlagningu tóbaks við viljum koma í veg fyrir notkun tóbaks þar sem það getur skaðað aðra við viljum stöðva kynningu á tóbaki og auka aðstoð við þá reykingamenn sem vilja hætta við teljum að þurfi að styrkja fræðslu og eftirlitsaðila í störfum sínum og við teljum líka rétt að tóbak verði skilgreint sem ávana og fíkniefni það verði líka skilgreint sem krabbameinsvaldandi eiturefni og hættulegt efni og að lög sem eiga við um slík efni eigi líka að eiga við um tóbak ég vil taka það fram hér virðulegur forseti að þessi tillaga dettur nú ekki svona úr lausu lofti hingað á borð þingmanna heldur var við vinnslu hennar leitað ráða hjá tóbaksvarnaráði læknafélags íslands en þann hóp skipa kristján g guðmundsson sigríður ólína haraldsdóttir valgerður rúnarsdóttir og þórarinn guðnason læknar þessi hópur hjá læknafélaginu tóbaksvarnahópi læknafélagsins hefur það hlutverk að vinna með stjórnvöldum að næstu skrefum í tóbaksvörnum á íslandi og byggir starf sitt á stefnu og aðgerðaráætlun læknafélags íslands í tóbaksvörnum þannig að það er mjög mikil fagleg þekking á bak við þessa tillögu sem hefur þá komið í gegnum þennan hóp inn í þetta plagg stefna og aðgerðaráætlun læknafélagsins í þessu máli byggist á tillögum sem voru samþykktar á tóbaksvarnaþing árið tvö þúsund og níu en það þing sóttu um hundrað manns úr fjölmörgum geirum samfélagið bæði úr hinu opinbera og frá grasrótarsamtökum ég vil líka taka það fram að tóbaksvarnaþing sem er nýafstaðið núna árið tvö þúsund og ellefu samþykkti ályktun sem fól það í sér að þingið styður við þá tillögu sem hér er verið að mæla fyrir tóbaksvarnaþing tvö þúsund og ellefu skorar á yfirvöld að samþykkja þá ályktun á hér er mælt fyrir við vinnslu þessarar þingsályktunar var líka haldinn fundur með lyfjafræðingafélagi íslands sá fundur var meðal annars til þess að það var tekið út úr málinu að skilgreina tóbak sem lyf enda held ég að það hefði nú fallið um sjálft sig við hefðum aldrei ná að skilgreina það sem lyf af því tóbak er svo hættulegt að í dag dytti engum í hug að skrá það sem vöru á markaði yfirleitt og það mundi ekki nást að flokka það sem lyf vegna gríðarlegra neikvæðra aukaverkana á tóbaki flutningsmenn vilja hvetja alþingi til þess að skoða þessa tillögu mjög vel og alla þá þætti sem í henni felast og samþykkja hið fyrsta þær aðgerðir sem felast í henni sem samstaða næst um það er hægt að samþykkja mjög mikið sem tillagan gengur út á sumt er umdeilt og þarf kannski meiri skoðunar við en annað væri hægt að samþykkja mjög hratt hvert ár skiptir máli í því sambandi í tillögunni eru skilgreindir sjö meginþættir áætlunarinnar sem við viljum að velferðarráðherra setji í gang í fyrsta lagi fækka sölustöðum tóbaks minnka þannig aðgengi og stemma stigu við ný neysluform á tóbaki ég lýsti hér áður hvernig á að trappa niður hvar tóbak er selt það á að enda í apótekum eða í átvr við segjum líka að við viljum að sala á íslensku neftóbaki verði óheimil þetta er auðvitað umdeilt atriði en það er nú þannig virðulegur forseti að

tuttugu prósent drengja á íslandi ungra drengja eru að neyta neftóbaks á vitlausum stað það er setja það í munn þetta teljum við að gangi ekki upp við reyndar erum þar líka bundin af rammasamningi alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þar sem við skuldbundum okkur til þess að hindra nýrra neysluform tóbaks þetta er nýtt neysluform að setja neftóbak í munn

selja neftóbak á íslandi þar sem ungt fólk er farið að nota það í munn það er skaðlegt við viljum líka að reykingar verði afnumdar á almannafæri það eru fá ár síðan það þótti í lagi að reykja í kvikmyndahúsum flugvélum rútum og svo framvegis þetta þykir fráleitt í dag síðan í öðru lagi eða í lið tvö er einnig talað um að við viljum ekki að það verði reykt á lóðum opinberra bygginga á gangstéttum í almenningsgörðum baðströndum við nefnum að það er nú þegar bannað að reykja í fjölskyldu og húsdýragarðinum eða mælst til þess að fólk reyki ekki þar það verði ekki hægt að reykja það verði bannað að reykja undir stýri líkt og að nota farsíma undir stýri óheimilt að

þeir sem búa í fjölbýli beri ábyrgð á því að reykurinn berist ekki í íbúðir annarra eða í almennt rými ég vil taka það sérstaklega fram að það er nú háttvirtur forseti alþingis ásta ragnheiður jóhannesdóttir sem er sérstakur áhugamaður um þetta ákvæði að fólk í fjölbýli beri ábyrgð á því að reykurinn frá þeim berist ekki í næstu íbúðir eða í almennt rými þetta er mjög mikilvægt við leggjum líka til að reykingar verði óheimilar í nærveru þungaðra kvenna við viljum að auglýsingar verði fjarlægðar það verði alþjóðlegt samstarf um að banna auglýsingar á tóbaki og það verði settar alveg sérstakar viðvaranir sem þeki áttatíu prósent af sígarettupökkunum með heilsuviðvörunum og þetta verði ekki aðlaðandi umbúðir ég vil hér að lokum þar sem ég næ nú ekki að fara mjög náið út í allt á þessum litla tíma taka það fram að efnahagslegar aðgerðir eru gríðarlega mikilvægar núna er sígarettupakkinn seldur á eitthvað í kringum þúsund krónur ef hann ætti að standa undir þeim samfélagslega skaða sem hann veldur tóbaksreykurinn þá ætti að selja pakkann á þrjú þúsund kall þannig að samfélagið er að tapa líklegast tuttugu og sjö milljörðum á ári vegna afleiðingar tóbaks þetta er að okkar mati gríðarlega há tala þess vegna viljum við gera allt sem í okkar valdi til þess að minnka neyslu á tóbaki ég vil ítreka hér að lokum virðulegi forseti að aðalatriðið er að verja börn og ungmenni það